Ich gratuliere zunächst einmal dem Berichterstatter zu der guten Arbeit, die wir in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam gemacht haben. Das ist ein wichtiger Schritt, den die Europäische Union und das Parlament heute gegangen sind.